Hvala, predsednica, za besedo. Kolega Jožef, veste, koliko vas cenim, z vašo kilometrino tukaj nas učite marsikaj, marsikatere postopke, reči in tudi zelo spoštujem te zadeve, ampak, glejte - besedilo členov, v prvem členu jasno piše - za kršitev prometnih pravil ne more izreči kazni, če gre za nujno vožnjo ali pa če gre za zagotovitev javne varnosti. Zdaj sem na hitro prebral v štirih stavkih, tisto, kar piše v v večjem obsegu. To je jasno napisano. Če mi damo tem ljudem to možnost, oni ne bodo nikoli upoštevali nič in ne bodo nikoli krivi, ampak to ne pomeni, da niso da so še nekrivi, ker so določene situacije, kjer je objektivna njihova krivda, tudi če ni - kako bi rekel v njihovi, želji ali pa volji ali pa da nastane do nesreče. Morda je tudi neprimerna vožnja v določenih situacijah, morda pride do drugačnih ... Vemo, da psiho, teh farmacevt mislim, teh, pod drogami, in in alkoholom in vsemi temi ne morejo voziti, saj to ne more voziti nobeden, ne, ampak to se gre samo za to, ker to je problem tukaj, samo ta je zdaj problem. Vsaj kar vidim jaz. Ni prav, ker to ste rekel, da ni imuniteta - to je čista imuniteta človeku. On lahko naredi in vozi tako, kot hoče, tako kot želi in nikoli ne bo za to kaznovan, nikoli, ker to piše v prvem členu. Evo, samo to samo to je problem. Je treba noter razdeliti, malo večje to zadevo in mu dati tudi, šoferju, določene odgovornosti. Ja, ampak če, to, ne smeš iti v nasprotno smer, če pa si luč nisi pregledal, ne vem, po avtocesti pijan pa šel v v nasprotno ... ker to res pride do do drugačne situacije. Samo to sem hotel povedati. To je samo, zadeva, ki me bega. Z vsem spoštovanjem pa in zelo spoštujem res, ljudi, ki pa rešujejo vsakodnevno, ljudi na cesti.